Cum găsiți soluții? Sigur că trebuie să adaptăm guvernanța economică la situația reală. Așa cum s a spus aici, Europa este clar cu două viteze. Avem zona euro, zona non euro. Avem zonă Schengen, avem zonă non Schengen. Avem state cu dezvoltare economică diferită. În schimb, avem aceiași indicatori, același deficit.

Ce veți face ca prin modificarea acestei guvernanțe economice, de fapt, să diminuăm disparitățile regionale?